Ma pean vajalikuks selgitada, miks ma toetasin seda resolutsiooni erinevalt mitmetest oma fraktsioonikaaslastest ja just seda, mitte oma fraktsiooni varianti.

Suur osa Ida Euroopa ajalugu on kirjutamata või vähemalt teadvustamata ja eriti just see osa, mis puudutab kommunismi kuritegusid. Ma ei saa ka toetada lähenemist, et me peame jätma ajaloolastele selle otsustamise millega oli tegemist.